Signora Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di risoluzione che, insieme all'onorevole Saryusz Wolski abbiamo presentato, è un punto equilibrato e pone le basi per un lavoro comune tra Parlamento europeo e Commissione europea che ci auguriamo sia realizzato concretamente e soprattutto cerca di indicare gli ambiti nei quali innovare la politica europea di vicinato, superando limiti ed errori del passato. Che vi sia la necessità di un'inversione di tendenza è imposto dai fatti e dai grandi cambiamenti e problemi che stanno coinvolgendo tanti paesi sia nella dimensione orientale sia, soprattutto, in quella meridionale. Abbiamo scelto come linee fondamentali della politica di vicinato quelle di costruire e consolidare democrazie sane per seguire una crescita economica sostenibile, definire e allargare la sfera dei diritti e gestire i legami transfrontalieri. Queste linee fondamentali devono essere perseguite sempre con forza e determinazione. Ciò significa un impegno vero da parte dei governi a favore di elezioni libere ed eque ovunque, della libertà di associazione, di espressione e di riunione, nonché una stampa e mezzi d'informazione liberi, di uno Stato di diritto amministrato da una magistratura indipendente e dal diritto a un giusto processo e, infine, dagli sforzi volti a contrastare la corruzione. In sostanza, la necessità in tanti paesi di raggiungere l'obiettivo di riforme democratiche. Signor Commissario, per realizzare tutto ciò è necessario rafforzare l'applicazione del principio maggiori progressi, maggiori aiuti e promuoverlo attraverso una concorrenza e una cooperazione positiva tra i paesi partner. È necessario inoltre incoraggiare i cittadini a promuovere i valori universali su cui si fonda la stessa Unione europea. Particolarmente poi per la dimensione meridionale, come Lei ricordava, occorre favorire e accompagnare un processo d'integrazione regionale perché può rappresentare un'opportunità essenziale per creare le condizioni di sviluppo e crescita di questi paesi.

Insomma, va inaugurata una più incisiva politica europea di vicinato, che tenga insieme dimensione orientale e meridionale, evitando contrapposizioni che tanti danni hanno creato nel passato e dedicando adesso una congrua linea di bilancio, capace di rispondere alle aspettative e ai bisogni esistenti. Per questo occorre un po' di coraggio in più, una giusta ambizione e la consapevolezza che una rinnovata politica di vicinato può davvero contribuire a un credibile salto di qualità dell'azione politica di dialogo e di cooperazione dell'Unione europea.